Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând doresc să i felicit pe raportori pentru realizarea unui text consistent și echilibrat. Există deja un consens că economia colaborativă aduce beneficii legate atât de diversificarea ofertei de servicii, cât și de flexibilizarea pieței muncii. În transporturi, economia colaborativă a avut un efect pozitiv asupra decongestionării și a scăderii tarifelor, iar turismul a cunoscut o adevărată revoluție, în special prin creșterea numărului de tranzacții intermediate de platformele online. Rămân însă câteva chestiuni care necesită o intervenție rapidă pe plan european. Sunt o mare susținătoare a tuturor oportunităților aduse mediului de afaceri european de către economia colaborativă, dar și o susținătoare a unui mediu concurențial corect. Este nevoie astfel ca economia colaborativă să nu fie folosită ca o modalitate de a evita obligațiile fiscale. Este nevoie de transparență și de colaborare între autoritățile competente și platformele colaborative privind conformitatea cu dispozițiile fiscale și colectarea taxelor. De asemenea, noile oportunități profesionale nu ar trebui să ducă la erodarea aspectelor sociale, iar cadrul legislativ european trebuie să ofere o protecție adecvată tuturor celor care lucrează în cadrul economiei colaborative, indiferent de statutul lor.